Je zodpovednosťou predovšetkým národných vlád a potom aj politík Európskej únie, aby podnikli kroky na zlepšenie tohto stavu.

Po druhé, poskytnúť výhodnejšie programy pre financovanie a kúpu poľnohospodárskych strojov.

A v neposlednom rade prehodnotiť systém priamych platieb za pôdu, lebo tie sa stávajú až príliš často, napríklad na Slovensku, zdrojom špekulatívneho podnikania namiesto podpory hospodárenia. Podporil som túto správu, lebo ide o podporu generačnej výmeny a naštartovanie podpory pre segment.